Señor Presidente, felicidades, señora Ashton, porque las iniciativas que anunció en el último debate ha conseguido usted concretarlas en un marco estratégico coherente, que va desde la reforma de la política de vecindad a acciones de diplomacia real, sobre el terreno, algunas de las cuales ha desgranado usted ya y de las que yo quiero destacar el nombramiento de su Enviado Especial para el Mediterráneo, el señor Bernardino León, que cuenta con veinte años de activa actividad diplomática en la zona, su respaldo y su apoyo. Quiero reconocer, por tanto, el esfuerzo que han realizado usted y su equipo, y usted también, señor Comisario Füle, para adaptar la política exterior al nuevo escenario, para apoyar con determinación y con respeto los cambios en el mundo árabe y espero que los Estados miembros le acompañen en este camino. Durante décadas se ha criticado el enfoque de la Unión Europea hacia el Mediterráneo porque no se contaba ni con la voluntad política, ni con los medios para lograr los objetivos que se habían planteado de paz, de estabilidad y de prosperidad. Ahora hay voluntad política y hay también medios para apoyar estas reformas, porque sin las reformas económicas no se podrán llevar a cabo las reformas políticas. En la Comisión de Asuntos Exteriores hemos apoyado estos nuevos fondos para el Mediterráneo, pero deben asignarse sin que sea en detrimento de otras dimensiones de la política exterior de la Unión Europea, igualmente importantes. Y, en el marco de la condicionalidad, creo que es de justicia reconocer las reformas pacíficas emprendidas en Marruecos, en Jordania y en Argelia. En Marruecos, además del referéndum, hay que señalar y tomar nota de la liberación de 190 presos políticos, casi todos islamistas, pero también algunos defensores saharauis de los derechos humanos. Y, por supuesto, hay que apoyar a Turquía por su papel en la crisis de los refugiados sirios y tener muy en cuenta su capacidad de interlocución con los países de su entorno, incluido Irán, y el modelo político y socioeconómico que supone para muchos de los países árabes en transición.

No habrá para Siria otro escenario como el de Libia y entendemos y compartimos...